Klinz, qui a mené nos débats et les trilogues avec beaucoup d'efficacité, ce qui nous permet de clore le dossier avant la fin de la mandature.

réduit le choix des investisseurs de ce pays. Or, nous avons besoin en Europe d'investisseurs et de capitaux pour financer notre économie, d'où cette proposition qui devrait enlever des barrières et encourager les fonds à explorer le potentiel d'un nouveau marché, en définissant par exemple ce qu'est le prix marketing. Elle harmonise aussi les conditions selon lesquelles les fonds peuvent quitter le marché

Nous avons beaucoup insisté pour que les autorités de surveillance soient informées des activités des fonds dans un État donné afin qu'elles puissent accomplir leur mission de surveillance et pour qu'il y ait un véritable échange d'informations entre les autorités de surveillance, mais aussi avec l'Autorité européenne. En effet, ce sont les conditions indispensables pour garantir une information et une protection adéquates des investisseurs, c'était notre préoccupation principale.